Wiedza o morzu 2020, a przede wszystkim mapowanie dna morskiego, to obszar wiedzy pozostający w Unii Europejskiej wielką niewiadomą.

dorsza dopuszcza się połowy przemysłowe, które rzekomo nie czynią szkody. W efekcie akweny, które posiadają odpowiednie warunki reprodukcyjne, nie są należycie chronione. Podobnie problem dotyczy obszarów żerowania poszczególnych gatunków. Brak podstawowej wiedzy powoduje napływ sprzecznych informacji na temat przemieszczania się gatunków, a w rezultacie hamuje podejmowanie szybkich i koniecznych decyzji. Realizacja omawianej dyrektywy daje szansę wypełnienia luki w zakresie badań naukowych środowiska morskiego, co jest największą bolączką wspólnej polityki rybołówstwa i powoduje podejmowanie błędnych decyzji. Poprzez wiarygodne i rzetelne dane współpraca między rybakami a naukowcami ma szansę normalizacji opartej o wzajemny szacunek.